Necesitamos lograr más y mejores datos para conocer mejor, evaluar y comparar el fenómeno, cada vez más cambiante y difícil de definir puesto que se mezcla con otros delitos datos también para poder poner objetivos concretos de lucha y reducción